Pane předsedající, já bych chtěl úvodem poděkovat panu kolegovi Arimontovi za nejen tuto zprávu, ale i za práci, kterou vykonával jako náš zpravodaj právě pro Řecko. Velice si vážím jeho práce.

Myslím si, že to je skutečně výraz nejvyšší soudržnosti, určité solidarity a sounáležitosti, kterou jsme projevili s řeckými občany. Je to vlastně plná úhrada a je nepochybné, jak poukázala i paní kolegyně Spyraki, že tyto peníze pomohly k růstu řeckého hospodářství, to je naprosto nezpochybnitelné, ty výsledky vidíme i dnes. A kdo je nevidí, myslím si, že je slepý. Zaměstnanost ty peníze pomohly na rozvoj infrastruktury, na pomoc konkrétním podnikům.